Sur le plan extérieur, au delà des interventions spécifiques dans les pays en voie de développement, dont mon collègue parlera un peu plus tard, la lutte contre la violence envers les femmes est devenue un axe important de la politique des droits de l'homme de l'Union, dont l'action est renforcée par les lignes directrices spécifiques adoptées en décembre 2008. La mise en œuvre de ces lignes directrices s'articule notamment au niveau local, dans les pays tiers où l'Union européenne est présente.

Nous y portons systématiquement un message clair la violation des droits des femmes ne peut pas se justifier au nom du relativisme culturel ou des traditions. Dans le contexte de ces dialogues, nous offrons aussi l'assistance de notre coopération afin, par exemple, de mettre en œuvre les recommandations du rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, de renforcer les institutions nationales en charge des questions d'égalité des genres ou bien de soutenir la modification des législations qui prévoient des discriminations envers les femmes.

D'ailleurs, l'Union européenne a également adopté, en décembre 2008, une approche globale pour la mise en œuvre de ces résolutions. Ceci, je crois, fournit un socle de principes communs, tant pour les opérations relevant de la politique européenne de sécurité et de défense que pour les interventions des instruments communautaires.

fière a été retenue par le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki moon.

Laissez moi, Monsieur le Président, conclure sur une touche personnelle.